Pani Przewodnicząca!

Komisja Kontroli Budżetowej również kieruje się następującą zasadą mianowicie, szanując równowagę między poszczególnymi instytucjami Unii Europejskiej, podkreślamy wciąż znaczenie przejrzystość w procesie rozliczeń finansowych. Stoimy na stanowisku, że to my, Parlament, reprezentujemy obywateli, reprezentujemy wyborców. Jesteśmy w momencie historycznie ważnym, gdzie każde euro wydawane z pieniędzy publicznych powinno być wszystkim przedstawiane do jasnego rozliczenia. Nas niepokoił trend, jaki się rysował przez lata, czyli niechęć Rady do takiego pełnego, otwartego dialogu, niezależnie od prezydencji czy ona była socjaldemokratyczna, czy była prawicowa, zawsze stanowisko było to samo. Naszym więc zdaniem jakiś element kryje się w części administracyjnej, biurokratycznej Rady i chcielibyśmy, żeby rozpoczęła się dobra współpraca.